Pentru a ajunge la o uniune economică mai integrată, este nevoie de o mai bună coordonare între politicile macroeconomice și bugetare ale statelor membre.

El a fost inițial creat pentru a ajuta la identificarea cazurilor în care bugetele statelor membre nu sunt durabile și a posibilelor efecte colaterale negative. Însă de atunci s a transformat într un puternic sistem de coordonare economică și fiscală. Sunt de părere că măsurile propuse ar trebui îmbunătățite pentru a spori competitivitatea și a reduce la minim dezechilibrele. Mai mult, ar trebui să avem o abordare consistentă și durabilă pentru ca progresele să fie resimțite.